De lidstaten moeten echt alle middelen inzetten om gevangen zeelieden te bevrijden en wat mij betreft zijn dat ook gerichte acties op de kust van Somalië.

De EU lidstaten moeten nu eens een keer allemaal instemmen met de inzet van gecertificeerde en gewapende beveiligers aan boord. Nu zie je dat het ene land die bewapende beveiligers wel toestaat, en het andere land niet.

Dat is dus een extra risico, juist voor die schepen. Dus het gaat om veiligheidsrisico, maar ook om competitie, om concurrentie.

Er zijn aanwijzingen dat de piratenleiders geld witwassen via banken in Afrika en in Europa. Dat betekent dat de veiligheidsdiensten deze geldstromen in kaart moeten brengen en moeten zorgen dat de banken die daaraan meewerken worden aangepakt.

Somalië is een land zonder recht en zonder wet. De Commissie moet een plan ontwikkelen om Somalië te verbeteren.